Signora Presidente, alcune osservazioni sulla discussione molto interessante e variegata alla vigilia di un Consiglio europeo che sarà chiamato a fare delle scelte importanti.

Non penso che i droni servano per uccidere penso all'uso che può esserne fatto, ad esempio, per la Protezione Civile in occasione di calamità naturali.

Salvare gli immigrati provenienti da paesi dove è in corso una guerra civile, salvare vite umane nel mezzo del Mediterraneo grazie al sistema di controllo di sicurezza e di difesa del Mediterraneo significa forse essere guerrafondai? Io credo di no. Difendere le navi europee che viaggiano lungo le rotte più importanti del mondo dagli assalti dei pirati significa essere guerrafondai?

Serve la difesa dell'Unione europea se già c'è la NATO? Io credo di sì. Il sistema di difesa europeo non è alternativo a quello della NATO ma, com'è stato sottolineato anche nel corso della discussione, ci sono paesi dell'Unione europea che non fanno parte della NATO.

È un'industria molto importante per il numero di addetti e determinante, per esempio, anche per sostenere il settore delle costruzioni navali, che è un settore in crisi e del quale la Commissione europea si è occupata con un vero e proprio piano d'azione.

proveniente dal settore manifatturiero. Quindi, mi pare che il testo dell'onorevole Gahler sia un testo ampiamente condivisibile, un testo che guarda al di là della situazione attuale e che favorisce una crescita del sistema industriale europeo in un'Europa che crede nella pace